acum, la un an după acest teribil cutremur, reconstrucția se lasă încă așteptată.

Așa cum spunea reprezentantul special al Națiunilor Unite pentru această țară, Haiti a devenit o republică de ONG uri. Dar cât poate să dureze această situație? Vedem că situația sanitară este catastrofală, reconstruirea sistemului de educație e absolut necesară, procesul de ridicare a urmelor dezastrului, toate acestea evocă nevoia unei reconstrucții a statului haitian.

Eforturile trebuie, deci, să se concentreze asupra restabilirii capacităților statului și asupra construcției democratice în Haiti. Necesitatea unui proces electoral credibil și transparent, în perspectiva celui de al doilea tur al alegerilor din luna februarie, trebuie subliniată foarte apăsat. În fine, aș vrea să spun că reconstruirea Haiti trebuie să fie făcută, dacă îmi îngăduiți, altfel. Altfel înseamnă că reconstrucția trebuie făcută mai bine decât înainte, pentru a preveni noi catastrofe similare. Altfel înseamnă că eforturile noastre de reconstrucție trebuie să implice, aș spune eu, comunitățile locale.